borist hefur bréf frá utanríkisráðuneytinu um frestun á því að skriflegt svar berist við fyrirspurn á þingskjali átta hundruð áttatíu og þrjú um starfsmannahald og rekstur sendiráða íslands frá vigdísi hauksdóttur ráðuneytið tilkynnir að úrvinnsla fyrirspurnarinnar hefur reynst tímafrekari en ætlað var og mun svar berast eigi síðar en fjórtánda maí nk